Hoy tenemos que volver sobre el debate, y el próximo mes aprobaremos otra Resolución.

María Corina Machado continúa desposeída de sus derechos como representante parlamentaria de los ciudadanos. Ahora Maduro ha detenido al alcalde de Caracas, acusándole de intento de golpe de Estado y, ayer mismo, un niño de catorce años murió en una manifestación.

Quizá porque esta Resolución, sin embargo dura y exigente, tiene como contenido solamente las palabras. Y ¡las palabras se las lleva el viento!,

agresiones que tendrán, sin lugar a dudas, lamentablemente, continuidad, porque Venezuela no puede gestionar la mala conducción de la política y la economía, que es intolerancia política e incapacidad económica. En un momento en el que ya no tiene dinero para comprar voluntades, para comprar a los medios de comunicación críticos, para contentar a sus aliados y a sus propios dirigentes, solo le queda la represión. Y la represión, la crisis económica, la delincuencia, el crimen, los comandos paramilitares Todos esos factores nos indican que en Venezuela se están dando todas las condiciones para que exista un conflicto civil, y Europa debe alzar la voz y concretar la eficacia de su política en la adopción de sanciones que obliguen al Gobierno de ese país a que modifique su actitud. Llamo a la adopción de una verdadera posición común de la Unión Europea respecto de Venezuela, caracterizada, por una parte, por una política de sanciones para el caso de que su Gobierno no cambie pero, por otra, también por ayudas si el Gobierno rectifica.